Ich begrüße es, dass jetzt mit dieser neuen Regelung weite Schritte gegangen wurden, und ich erkenne die Erfolge an Rettung steht im Vordergrund, verbindliche Regelungen. Die Mitgliedstaaten können nicht mehr selber interpretieren, was sie denn machen wollen. Aber leider ist dieses Hirsi Urteil nicht vollständig umgesetzt worden.

Pushbacks sind immer noch nicht hundertprozentig verboten. Weiterhin ist es möglich, dass Boote oder Personen in Drittländer zurückgeschickt werden.